Ja, hvala. Mislim, da o tem, da je naša vlada ambiciozna glede podnebnih ciljev, se strinja samo naša vlada. Strokovne ocene so namreč porazne, kot smo videli prej, tri cela dva od sto točk. Enako porazne so tudi so tudi zaveze, ki jih sprejemate oziroma jih ne sprejemate. Zdaj najprej, ... Po mojih informacijah bomo zgrešili cilje o količini, električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, ki naj bi jo, proizvedli leta dva tisoč dvajset; že ta cilj ne bo dosežen. Drugič, medtem ko se pogovarjamo, kako zmanjšati, ogljični odtis za štirideset odstotkov v Sloveniji, se praktično vlada izogiba in koalicija kakršnikoli razprave o TEŠ-u šest. Mi smo poskušali zadnjič postaviti zavezujoč sklep, da naj bi se ga zaprlo do leta dva tisoč trideset, kar je seveda desetletni okvir za to, da se postavi alternativa za zaposlitve v tisti regiji, da se postavi alternative za, nadomestitev izpada energije z obnovljivimi viri, ampak je bilo ta sklep zavrnjen. In tretjič. Pred, tremi tedni približno smo predlagali - pri nas promet izpusti dvaintrideset odstotkov vseh, emisij COdva v ozračje, zato smo predlagali, da se zdaj na začetku enaindvajsetega stoletja ne gre v širitev, ljubljanske obvoznice v tretji pas, ampak naj se raje ta denar do ena cela dve milijarde, investira v posodobitev, železniških prog, ki so bistveno bolj okoljsko vzdržne. Tudi to je bilo zavrnjeno. Tako da zato ponavljamo vprašanje, gospod premier, kako nameravate do leta dva tisoč trideset doseči štiridesetodstotno znižanje COdva, k čemur vas ne zavezujem jaz, ampak se je zavezala vlada s podpisom pariškega sporazuma in drugih konvencij.